Panie Przewodniczący! Pragnę zwrócić uwagę na problem zabierania dzieci z ich rodzin problem, a raczej niebezpieczny i nieludzki proceder. Znany mi jest przykład polskiej rodziny w Holandii, w której na skutek niesprawdzonych i niepotwierdzonych podejrzeń o stosowanie przemocy zabrano dwoje dzieci. Po dramatycznej, wielomiesięcznej walce rodzice odzyskali dzieci, ale traumatycznych przeżyć tych dzieci, oderwanych od rodziców, nikt z ich pamięci nie wymaże. Bliższe okoliczności tej sprawy przedstawię w osobnym piśmie z prośbą o zbadanie jej przez odnośne władze holenderskie. Jestem za ochroną dzieci przed przemocą, ale przed każdą przemocą, zarówno tą domową w rodzinach, jak i przemocą doznawaną od władz państwowych, albowiem bezpodstawne wyrywanie dziecka z jego rodziny, od jego rodziców, jest jedną z najcięższych form przemocy.